Cela doit servir d'avertissement l'écologie punitive, qui presse les plus démunis, est sans issue. Je vais donc vous faire des propositions tout d'abord, pour diminuer les gaz à effet de serre et pour financer la transition écologique, il faut taxer les flux mondiaux avant de taxer les peuples. Nous pouvons aussi utiliser la Banque centrale européenne, comme vous l'avez fait pour sauver le système bancaire. Enfin, il faut mettre en place un protectionnisme intelligent, fondé sur des normes environnementales vertueuses et qui donneront un avantage compétitif à nos entreprises par rapport à leurs concurrentes étrangères.